Haiti jest najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli i jednym z najbiedniejszych na świecie.

bo tak nazywane są zniewolone dzieci rodzą się w ubogich rodzinach na wsi i są przekazywane bogatym rodzinom z nadzieją na lepszą przyszłość.

Ta przyszłość dla nich nie jest lepsza. W rzeczywistości zmuszane są do ciężkiej pracy. Są wykorzystywane, niedożywione i rzadko otrzymują edukację.

szczególnie że dotykają one najbardziej bezbronnych dzieci. Dlatego w rezolucji potępiamy rząd haitański za brak ochrony najbardziej potrzebujących i wzywamy do pilnego przyjęcia przepisów, które położą kres tej haniebnej praktyce. Musimy być adwokatami tych dzieci i stanąć w ich obronie.